Hvala lepa! Torej, dovolite mi, spoštovani poslanci, da še enkrat ponovim, da so bile te spremembe zakona, ki se zdaj izpodbijajo z novim predlogom res pripravljene v delovni skupini, ki je vključevala vse skupine vinogradnikov, od velikih kleti do družinskih profesionalnih vinogradnikov in do malih vinogradnikov. Večkrat je bilo v razpravi omenjeno, da nihče ni vprašal malih vinogradnikov. Vinogradnikov imamo zelo veliko, prej sem povedala številko - petindvajset tisoč. Res ni bil vprašan vsak, samo glejte, mi kot ministrstvo vendarle moramo upoštevati, kdo jih zastopa in zastopa jih Zveza društev vinogradnikov. Če izhajam iz svojega področja, mi imamo na Dolenjskem triintrideset društev vinogradnikov in imajo svojo zvezo in ta zveza je članica Vinisa, in Vinis kot organizacijo, ki predstavlja majhne vinogradnike, smo prosili za mnenje, takrat, leta dva tisoč trinajst in zdaj, ko je pred nami predlog za spremembo teh sprememb. In jaz sem včeraj prebrala njihovo mnenje. Oni menijo, da je red na trgu v korist tudi tem malim vinogradnikom in ne podpirajo teh sprememb zakona, ker se bojijo, da se bo na ta način, če bi se ponovno sprostilo točenje neoriginalno polnjenega polnjenega vina v gostinskih lokalih, da bi bila večja nevarnost za morebitne zlorabe s cenenim vinom od kjerkoli drugje. In, mi spoštujemo njihovo mnenje in jaz ga zato tule povem, da vsi odgovorno odgovorno presodimo o spremembah, ki se predlagajo. Pa še glede dopolnilne dejavnosti. Kot spoštovani poslanci gotovo veste, je vsakdo, ki predeluje karkoli od kmetijskih pridelkov, lahko to dela samo v obliki dopolnilne dejavnosti ali pa kot d. o. o. In vino je izjema, ko lahko svoje grozdje nekdo prideluje kot kmet, kot fizična oseba in zdaj mu samo dovoljujemo, da bi lahko pa tuje grozdje od drugih vinogradnikov grozdje predeloval v okviru dopolnilne dejavnosti, da mu ne bi bilo treba imeti zaradi tega espe in to so oni predlagali in mi jim gremo naproti. Hvala lepa.